le virus, nous devons faire tomber les masques qui nous empêchent de reconnaître nos erreurs. Nous avons vu la fragilité de nos systèmes de santé et la nécessité de construire des systèmes plus résilients. L'Europe que nous voulons n'est pas celle des murs inutiles mais celle des trains et des hélicoptères que nous voyons franchir les frontières, conduire les patients là où les lits sont encore libres. L'Europe que nous voulons, c'est celle qui va trouver le remède contre la maladie et qui est prête à le partager. L'élan de solidarité et de coopération spontanée doit être structuré en un mécanisme européen de santé qui rende l'Europe mieux préparée et plus souveraine pour la prochaine fois. Face aux crises de demain, l'Europe doit être prête à faire face à la prochaine crise en toute indépendance. Pour cela, nous avons besoin de penser dès maintenant à ce mécanisme européen de santé qui doit être en place. Deuxièmement, l'économie. Nous avons tous utilisé la même expression Whatever

à l'acte. Pas un seul de nos États membres n'est en mesure de sortir renforcé seul de cette crise, quelles que soient sa puissance et son appartenance ou non à la zone Euro. Il ne faut pas être solitaire mais solidaire, cette fois ci. Je l'ai dit aux États membres et à la Commission, ce n'est pas le moment de jouer les petits bras. Frappons fort avec un plan de relance massive, comme Ursula von der Leyen l'a dit, avec un nouveau plan Marshall, avec la perspective du digital et du Green deal Nous avons la stratégie, il nous faut maintenant l'ambition qui va avec pour mettre en place cette stratégie. C'est pour l'investissement, c'est pour l'emploi, c'est pour les petites et moyennes entreprises et pour les industries de demain. Cette crise met à rude épreuve le marché intérieur, qu'il faudra respecter et renforcer. Troisièmement non, les régimes autoritaires ne sont pas mieux armés que nos sociétés ouvertes, démocratiques, fondées sur la liberté et sur le respect par chacun des règles collectives. La peur, la dissimulation et le repli sur soi ne sont pas des antidotes mais des

en cause. Et cela, tout le monde doit l'entendre, y compris Viktor

crise? Un mammouth aux pieds d'argile ou au contraire une navette agile et robuste qui est toujours là où il faut? N'attendons pas la prochaine crise pour comprendre que notre avenir à nous, Roumains, Italiens, Polonais ou Suédois ne sera pas directement proportionnel à notre individualisme mais il sera directement proportionnel à notre capacité de travailler

que jamais. Saisissons donc cette opportunité pour mettre de l'ordre dans la maison européenne avec du courage, pour construire un monde plus sûr, plus communautaire et plus démocratique. Cette crise ne doit pas être l'occasion d'une guerre